Domnule președinte, domnule prim ministru, două sunt problemele pe care doresc să vi le supun atenției, și anume țara dumneavoastră s a opus permanent în Consiliu intrării României și Bulgariei în spațiul Schengen, deși îndeplineam toate condițiile tehnice, fiind furnizori de securitate și stabilitate în regiune. Aș dori să vă întreb în mod clar care este poziția dumneavoastră astăzi față de intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, deoarece situația actuală mi se pare profund inacceptabilă și incorectă față de poporul român.

Olanda astăzi se opune creșterii contribuției naționale la bugetul Uniunii Europene până la un nivel la care să se permită finanțarea adecvată a politicii de coeziune, a politicii agricole comune, dar și să se facă față unor provocări cum ar fi migrația sau securitatea frontierelor. În acest context, vă întreb, domnule prim ministru, cum credeți că putem face o Uniune Europeană puternică fără resursele financiare necesare în acest sens?